forseti það er rétt ég er hér kominn til að mæla fyrir áliti minni hluta menntamálanefndar á frumvarpi til laga um ríkisútvarpið o h f það er með svolítið sérkennilegum tilfinningum að maður gerir það því að þessi annarrar umræðu um málið er svona í lausu lofti

haustþingi þrátt fyrir miklar yfirlýsingar um annað varð þetta niðurstaðan og það er þegar ljóst að menntamálanefnd þarf að koma saman aftur milli annars og þriðju umræðu breyta í því dagsetningum og kannski einhverju fleira um gildistíma og röð atburða þannig að það svona dregur þungann úr þessari annarrar umræðu sem oft er nú meginumræða um mál og eykur líkur á að um vormánuðina þegar við stóðum hér líka og tókum þátt í annarri umræðu um frumvarp sem þá lá fyrir svipaðs eðlis og hét því sama nema þá var ekki o í skammstöfuninni þá reyndar lauk annarrar umræðu og málið fór aftur inn í menntamálanefnd sem er óvenjulegt en fullkomlega þarft á þeim tíma þriðja umræða var hafin en þingi

í þeim þingslitum reyndar var það líka svona á næstsíðasta þingi að það mál sem menntamálaráðherra flutti þá og hét þá rúv sf því að það er sífelldur menúett í kringum skammstöfun á þessu fyrirbæri að það hlaut sömu örlög ég held þó að það frumvarp hafi aldrei komist í þriðju umræðu það var nú kannski af öðrum ástæðum en í fyrra sennilega var það af þeim ástæðum að í miðju kafi uppgötvaðist að frumvarpið var ekki í samræmi við réttarreglur sem við höfum undirgengist í evrópusamstarfi okkar

andlegum skilningi að það er eins og það hvíli einhver skuggi yfir þessu máli öllu einhver hálfgerð ógæfa það er borið fram hér plagg og síðan er sífellt verið að sauma á það bætur en það nær aldrei utan um það sem það átti að hæfa og ár einhvern veginn með einhverjum hætti alltaf sömu leiðina og nú hefur það gerst sem sé enn einu sinni að

þingi var slitið í miðri þriðju umræðu um frumvarp menntamálaráðherra um ríkisútvarpið h f gafst til þess heilt sumarhlé að fara yfir málið fjórir mánuði júní júlí ágúst og september þann tíma hefði verið hægt að nota til þess að setjast niður með fulltrúum allra flokka og fulltrúum þeirra hagsmuna og áhugaaðila

sérstaklega og reyna að ná hvort við eigum að kalla það lendingu í þessu ná einhvers konar málamiðlun eða sáttum dám málið það var ekki reynt því miður og þegar málið kom fram í haust var strax augljóst að það væri að því leytinu engu skárra en hið fyrra frumvarp um það næðust ekki þær sættir sem dygðu og frumvarpið mundi lenda í mótbyr bæði hér á þinginu nú sé ég að fagna ég í raun og veru þessum málalyktum hér í gærkvöldi þeim samningi eða því samkomulagi sem þar var gert ekki vegna þess að ég treysti mér ekki til að standa hér í umræðum um þetta mál önnur umræða og þriðja fram eftir desembermánuði og allt til jóla þess vegna eða að vinna mína vinnu hér á þinginu alveg eins í desember og í janúar og ég treysti öllum þingmönnum til þess heldur vegna þess að okkur gefst með þessu enn eitt hléið enn eitt ráðrúmið til þess að setjast yfir málið og ná saman um mál sem er einstakt að því leyti að hér er á ferðinni áhugaefni og raun sameign tilfinningaleg og raunveruleg sameign allrar þjóðarinnar það gegnir þess vegna forseti öðru um þetta efni en önnur þau venjulegu pólitísku átakaefni sem að lokum verða ekki afgreidd það skilja allir í stjórn og stjórnarandstöðu nema með afli atkvæða hér á þinginu og síðan afli atkvæða í kosningunum það gegnir öðru um þetta vegna þess að það er skylda okkar að reyna sem við framast megum að ná um þetta samkomulagi eins víðtækri sátt og hægt er hér innan þingsins og í samfélaginu á fjölmiðlavettvanginum meðal áhugamanna með

og styrk starfsmanna á þeim fjölmiðli sem hér um ræðir og öðrum einnig ná um þetta mál

heldur fyrir þjóðina sjálfa fyrir okkur sem búum á landinu að við höfum sameiginlega viðmiðun í því sem við erum að gera í okkar menningu á tuttugustu og fyrstu öld þess vegna er rétt að vekja hér athygli á því að í morgun á blaðamannafundi sem samfylkingin hélt hér í þingflokksherberginu kom meðal annars og ekki síst það tilboð frá formanni flokksins ingibjörgu sólrúnu gísladóttur sem hér ber að ræða um sem háttvirtan þingmann að þetta hlé yrði notað það sem nú gefst eftir að annarri umræðu lýkur eða þessu haustþingi verður frestað og fram á nýja árið notað til þess að settur verði niður hópur fulltrúa úr öllum flokkum sem setjist yfir málið þess vegna bara núna í byrjun næstu viku og freisti þess fram á nýtt ár að finna samkomulagsflöt í þessu máli ég skal ekkert segja um það hverjir möguleikar eru á að hann náist en ég held að ef hægt er að losa úr málinu kergju

sé það mögulegt stjórnarandstöðuflokkarnir hafa lýst skoðunum sínum á því hvernig ríkisútvarp þeir vilja og ef eitthvað er að marka yfirlýsingar stjórnarliða um almannaútvarp og lýsingu þeirra að minnsta kosti að hluta til hvernig það á að vera þá á að vera hægt að ná saman um einhverja málamiðlun einhverja sáttaboð ég verð hins vegar að segja strax að mestu erfiðleikarnir í því máli er auðvitað annars vegar það form sem menntamálaráðherra hefur nú valið í þriðja sinn þessu fyrirtæki sem verða á annars vegar og hins vegar þeir stjórnarhættir sem byggðir hafa verið inn í frumvarpið allt frá byrjun og ég tel raunar sennilegustu skýringuna á það er sennilega skýringin á tilurð þessa frumvarps að ein af skýringunum á tilurð þessa frumvarps sé sú að þetta tvennt tengist þetta tel ég að við eigum að reyna og ítreka því þessa tillögu samfylkingarinnar þetta tilboð formanns samfylkingarinnar frá í morgun hér úr stólnum forseti ég er komin hér til þess að flytja til þess að tala fyrir áliti minni hluta menntamálanefndar sem við skrifum undir fjögur ég og síðan háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson báðir úr samfylkingu og kolbrún halldórsdóttir úr vinstri hreyfingunni gær framboði en magnús þór hafsteinsson sem er áheyrnarfulltrúi frjálslynda flokksins sat fundi nefndarinnar og á samleið með okkur í þessu efni þannig að það er hér stjórnarandstaðan öll sem stendur á bak við þetta álit ég ætla nú að hefja ræðu mína á því að lesa það í gegn svo sem venja er fyrst er fjallað þarna um meginatriði máls með þessum hætti með frumvarpi því sem hér um ræðir er ekki skapaður sá starfsrammi sem ríkisútvarpinu hæfir til frambúðar og þar með ekki sá starfsfriður sem ríkisútvarpinu er nauðsynlegur líklegt er að samþykkt frumvarpsins leiði til enn ákafari deilna en áður um stöðu ríkisútvarpsins á fjölmiðlavettvangi og jafnvel til málaferla heima og erlendis með því að breyta ríkisútvarpinu í hlutafélag væri stigið varhugavert skref sem í sambærilegum tilvikum hefur langoftast leitt til sölu viðkomandi stofnunar eða fyrirtækis stjórnarhættir þeir sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu opna leið til áframhaldandi pólitískra ítaka og inngripa réttindi starfsmanna ríkisútvarpsins eru samkvæmt frumvarpinu í uppnámi ekki er sennilegt að nefskatturinn sem ætlunin er að taka upp í stað útvarpsgjaldsins efli samstöðu meðal almennings um málefni ríkisútvarpsins einkum ef dagskrárframboð þess dregur áfram dám af kröfum auglýsenda og kostenda á svipaðan hátt og hjá markaðsstöðvunum hér er kannski rétt að skjóta því inn að ég ætla nú að fjalla betur um auglýsingar og kostun á eftir að það er auðvitað munur á markaðsstöðvunum að því leyti að sumar þeirra eru hreinar auglýsingastöðvar sem byggja tekjur sínar eingöngu eða nánast eingöngu á auglýsingum og kostun en aðrar eru tekjur sínar eingöngu að nánast eingöngu á auglýsingum og kostun en aðrar eru áskriftarstöðvar sem auðvitað eru byggðar upp öðruvísi að þessu leyti en áskriftarstöðvarnar hafa yfirleitt vænan hluta af sínum tekjum af auglýsingum og kostun hér má nefna auðvitað skjá einn til dæmis um auglýsingastöð og stöð tvö sem dæmi um áskriftarstöð en fyrirtækið sem rekur árið tvö er hins vegar bæði með áskriftarstöðvar og auglýsingastöðvar samanber til dæmis stöðin sirkus sem er að ég held eingöngu auglýsingastöð næsti kafli í nefndarálitinu heitir vinnubrögð og er svona afar fimm hundruð fimmtíu og níu frá því stjórnarflokkarnir settu sér að breyta einhliða lögunum um ríkisútvarpið hafa vinnubrögð þeirra verið á eina lund frumvarpstextar hafa verið undirbúnir með leynd hjá sérstökum trúnaðarmönnum flokkanna og upplýsingum haldið markvisst frá almenningi fjölmiðlum starfsmönnum ríkisútvarpsins og þingmönnum stjórnarandstöðuflokkanna í stað þess að efna til samstarfs allra flokka á þingi um endurnýjað ríkisútvarp og reyna að ná sem víðtækastri samstöðu um framtíðarskipan þess hafa forustumenn stjórnarflokkanna sammælst um tillögur sem einkennast annars vegar af kreddu og hins vegar hrossakaupum án þess að vart verði sameiginlegrar grundvallarstefnu um hlutverk ríkisútvarpsins og stöðu þess á fjölmiðlavettvangi minni hluti menntamálanefndar telur málið enn vanreifað og greiddi atkvæði gegn því að það yrði afgreitt frá nefndinni fjölmörg álitamál eru enn óafgreidd þar skal í fyrsta lagi nefnt að svo mikið lá á að afgreiða málið að formaður nefndarinnar féllst ekki á að bíða eftir umbeðnum gögnum frá matsnefnd vegna stofnefnahagsreiknings en þau eru meðal annars nauðsynleg til að meta rekstraráætlun sem fyrir liggur og gera sér grein fyrir gildi þjónustusamningsdraga sem frumvarpinu fylgja þessi gögn bárust ekki fyrr en mánudaginn fjórða desember í öðru lagi var hafnað beiðni um að fá álit fjölmiðladeildar evrópuráðsins á frumvarpinu með tilliti til tilmæla ráðsins um málefni almannaútvarps frá nítján hundruð níutíu og fjögur og nítján hundruð níutíu og sex þetta er í þriðja sinn á þremur þingum sem formaður menntamálanefndar hafnar slíkri beiðni þótt vafi leiki á um að stjórnskipan rúv o h f standist kröfur í tilmælunum um sjálfstæði almannaþjónustu á þessu sviði í þriðja lagi er vert að nefna að nefndin fékk ekki tækifæri til að kanna álitamál sem ítrekað hafa komið upp um það hvort rekstur ríkisútvarpsins í hlutafélagsformi stenst samkeppnislög jafnvel stjórnarskrá þar sem ríkisstyrkur er nýttur til samkeppnisrekstrar meðal annars á auglýsinga og kostunarmarkaði en skilgreiningar á almannaþjónustuhlutverki ríkisútvarpsins eru óljósar á þetta er bent í ýmsum umsögnum nú og á fyrri þingum en hér ber að benda sérstaklega á umsögn samkeppniseftirlitsins þar sem frumvarpið óbreytt er talið valda samkeppnislegri mismunun breytingar á frumvarpinu er næsta fyrirsögn í þessu nefndaráliti það stjórnarfrumvarp um ríkisútvarpið sem nú er til umfjöllunar á alþingi er í flestum greinum hið sama og menntamálaráðherra lagði fram á síðasta þingi og hinu næstsíðasta frumvarpið nú er að einu atriði undanteknu óbreytt frá sköpulagi frumvarpsins í fyrra að meðtöldum breytingartillögum meiri hluta menntamálanefndar fyrir þriðju umræðu þá og vísast því í megindráttum til nefndarálita minni hluta menntamálanefndar á síðasta þingi um þetta mál sú breyting sem áður var rædd felst í því að nú hyggjast stjórnarflokkarnir gera ríkisútvarpið að opinberu hlutafélagi en á fyrra þingi að hlutafélagi og á þinginu þar áður að sameignarfélagi þá hefur meiri hluti menntamálanefndar nú lagt til að ekki verði auglýsingar á vefsetri ríkisútvarpsins frekar en verið hefur að undanförnu fremur hafa verið birt drög að þjónustusamningi sem menntamálaráðherra hyggst gera við útvarpsstjóra einnig hafa verið áætluð útgjöld vegna slíks samnings fyrir næstu tíu ár og samdar tölur um hagræðingu í rekstri á þessum tíma er þetta hvort tveggja hluti rekstraráætlunar sem fylgir skýrslu matsnefndar vegna stofnefnahagsreiknings frá tuttugasta og áttunda nóvember tvö þúsund og sex það er stutt síðan hún varð til og var þá lögð fyrir okkur mjög á síðasta sprettinum í umfjöllun menntamálanefndar um þetta frumvarp og eins og ég lýsti áðan reyndist ekki tími til fyrir einurð skulum við kalla það formanns menntamálanefndar ári að fara almennilega yfir þessa skýrslu og fá þau gögn afhent sem þyrfti til að meta hana eins og hæfilegt hefði verið breytingin úr h f í o h f skiptir sáralitlu máli fyrir starfsemi ríkisútvarpsins þar sem áður hafði verið fallist á að upplýsingalög giltu um nýja fyrirtækið hvað ríkisútvarpið varðar felst breytingin einkum í því að þingmönnum og blaðamönnum er heimilt að sitja aðalfund þann sem menntamálaráðherra heldur ár hvert með útvarpsstjóra og útvarpsstjórn eða hinu nýja útvarpsráði og er hinum fyrrnefndu það er þingmönnum heimilt að leggja þar fram skriflegar fyrirspurnir þetta gildir þó ekki um hluthafafundi breytingartillögur meiri hlutans um auglýsingar og kostun eru nýmæli í sögu ríkisútvarpsfrumvarpa á þessu kjörtímabili þótt allt frá upphafi hafi verið rætt mjög um þessa tekjuþætti þessum tillögum mun ætlað að koma til móts við þá gagnrýni að ríkisútvarpið kunni sem ríkisstyrkt hlutafélag á samkeppnismarkaði að verða skeinuhætt starfsemi markaðsstöðvanna til þess eru tillögurnar þó nánast gagnslausar þar sem heildartekjum ríkisútvarpsins eru ekki sett takmörk á nokkurn veg heldur einungis kveðið á um að kostunartekjur séu ákveðið hlutfall af auglýsingatekjum eins og áður sagði kostun af ákveðnu tagi hefur oft sætt gagnrýni sem tekjuöflunarleið fyrir ríkisútvarpið og raunar hjá fleiri miðlum og vera má að tillögunum sé ætlað að koma í veg fyrir of mikla kostun í ríkisútvarpinu sé svo eru tillögurnar klaufalegar þar sem allar gerðir kostunar eru þar settar undir sama hatt draga verður í efa að hér sé betur af stað farið en heima setið áðurnefnd drög að þjónustusamningi voru kynnt í september á hátíðlegum blaðamannafundi í útvarpshúsinu við efstaleiti og var það þá sögð forsenda samningsgerðarinnar að alþingi samþykkti væntanlegt frumvarp ráðherrans það sem við fjöllum nú um þetta er misskilningur þjónustusamning af þessu tagi er hægt að gera við ríkisútvarpið í núverandi lagaramma og meginbreytingar í frumvarpinu háeffunin og stjórnarkerfið skipta efnisatriði þjónustusamningsdraganna engu máli drögin eru því fyrst og fremst samin til að sýna hvernig útvarpsstjóri og menntamálaráðherra hugsa sér framhaldið næstu árin í drögunum er kveðið á um skyldur ríkisútvarpsins en ekkert getið um framlag menntamálaráðherra og skrifstofu hans ráðuneytisins það sem hæst hefur borið af innihaldi draganna eru ákvæði þeirra um aukið innlent efni á kjörtíma nefnilega frá klukkan nítján til tuttugu og þrjú og meiri kaup efnis af sjálfstæðum framleiðendum hvort tveggja telur minni hlutinn jákvæð markmið en bendir á að ekki fylgja samningsdrögunum skýringar á þessum hugtökum sem hafa verið nokkuð á reiki undanfarin ár af hálfu ríkisútvarpsins og

ríkisútvarpið hefur hins vegar lagt fram tölur um kostnað við þjónustusamning eins og það er kallað í samráði einhvers konar við menntamálaráðuneytið þar kemur í ljós að aukið dagskrárefni nemur fjögur hundruð ár árið tvö þúsund og ellefu þegar hámarki er náð frá næsta ári útvarpsstjóri útskýrði á fundi nefndarinnar að reiknað væri meðþví að hér væri á ferðinni um það bil klukkutímaaukningu innlends sjónvarpsefnis á dag innan kjörtímamarkanna og því merkti talan fyrir aukið dagskrárefni að í grófum dráttum mundi hver klukkutími kosta rúma milljón króna í framleiðslu fyrir þá upphæð fæst ekki sérlega metnaðarmikið sýningarefni ef ekki á meira fé að koma til það eykur áhyggjur af þessari stefnumörkun í þjónustusamningsdrögunum að samkvæmt töflu um kostnað við þjónustusamning

útvarpsstjóri hafði ekki á takteinum skýringar á þessum lið þegar um hann var spurt á fundinum beinast liggur því við að álykta að kostnaði við að uppfylla afar hófsöm markmið þjónustusamningsdraganna um aukið innlent dagskrárefni eigi að mæta með niðurskurði og uppsögnum eða með því að afla meiri tekna af auglýsingum og kostun rekst hér hvað á annars horn enda virðist tölunum fyrst og fremst ætlað að líta vel út sem forsendur rekstraráætlunar matsnefndarinnar raunar er óljóst hvert gildi þjónustusamningur af þessi tagi hefur fyrir rekstur ríkisútvarpsins segir í nefndaráliti okkar og ég kem betur að þessum þjónustusamningsdrögum síðar í ræðunni um réttindi starfsmanna er það að segja í nefndarálitinu að í öll skiptin sem mál þetta hefur verið til meðferðar á alþingi hafa stéttarfélög starfsmanna ásamt heildarsamtökunum b s r b og b h m gert alvarlegar athugasemdir við meðhöndlun réttinda starfsmanna þær athugasemdir hafa engu breytt nema hvað meiri hluti nefndarinnar tekur nú góða og gilda yfirlýsingu útvarpsstjóra um að þeir starfsmenn sem nú eiga réttindi í a deild l s r muni halda þeim rétti fulltrúar stéttarfélaganna segja hins vegar að slík yfirlýsing sé marklaus nema þau réttindi verði tilgreind í bráðabirgðaákvæði annars að öðru leyti eru sniðgengin réttindi sem starfsmenn eiga samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex samkvæmt aðilaskiptalögum númer sjötíu og tvö tvö þúsund og tvö og samkvæmt lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö er þar átt við inntak ákvæðis til bráðabirgða tvö þar sem takmarkaður er réttur starfsmanna til töku lífeyris úr b deild l s r þá er ekki ljóst af ákvæðinu hver ætlunin er með lífeyrisskuldbindingar sem falla til í framtíðinni

eða hvort þær eiga líka við þegar í hlut eiga starfsmenn sem bent hafa störfum sem lögð verða niður en nýta sér engu að síður rétt til áframhaldandi aðildar að b deild l s r ég þakka áheyrendum gott hljóð og vona að

margt af þessari heimsókn sinni til þingsins ég held áfram með nefndarálit mitt forseti helstu atriði sem nú heyra til réttinda starfsmanna ríkisútvarpsins en falla niður við breytingarnar eru andmælaréttur

auglýsingaskylda um laus störf aðgangur almennings að upplýsingum um nöfn og starfsheiti umsækjenda

skylda um að hlíta breytingum á störfum og verksviði auk biðlaunaréttar þeirra sem ráðnir eru fyrir fyrsta júlí nítján hundruð níutíu og sex þá munu ákvæði stjórnsýslulaga um jafnræðisreglu

ekki gilda um starfsmenn hins nýja félags þá er óvissa um ávinnslu réttinda hjá ríkisútvarpinu o h f og óvíst hvernig tekst að semja um sambærileg réttindi þegar nýr kjarasamningur verður gerður við hinn nýja vinnuveitanda sem mun vera að tveimur árum liðnum biðlaunaréttur sem heyrir undir eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar verður skertur þar sem hann verður einungis látinn ná til ársins tvö þúsund og níu loks má geta þess að réttur til upplýsinga og samráðs sem starfsmenn ríkisútvarpsins eiga samkvæmt lögum númer sjötíu og tvö tvö þúsund og tvö um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og getið var hér áðan hefur ekki verið virtur þetta er allt með mestu ólíkindum í ljósi þess að við fyrirhugaðar breytingar hætta starfsmenn ríkisútvarpsins að vera starfsmenn ríkisins

þegar páll magnússon útvarpsstjóri kom á fund nefndarinnar sem gerðist að vísu þrisvar sinnum var hann meðal annars spurður út í réttindamálin hann staðfesti þann skilning minni hlutans að réttindi samkvæmt núgildandi kjarasamningum falli úr gildi þegar þeir samningar renna út sem verður eftir tvö ár hann gat ekki upplýst neitt um þá samninga sem tækju við annað en að þegar þar að kæmi tækju við svokallaðir frjálsir samningar sem hér í nefndarálitinu eru settir innan gæsalappa eins og vert er þeir yrðu einstaklingsbundnir svo að hverjum og einum starfsmanni yrði þá frjálst að selja kauphækkanir fyrir réttindi eins og hann orðaði það aðspurður taldi útvarpsstjóri líklegt að launabil ykist með slíkum samningum þá taldi hann líklegt að einhverjum hluta áætlaðrar hagræðingar yrði náð með því að fækka starfsmönnum ekki væri gert ráð fyrir að ráðið yrði í allar þær stöður sem losnuðu þegar breytingarnar gengju í garð og líklegt væri að um það bil þrjátíu starfsmenn nýttu sér biðlaunaréttinn strax af þessu má ljóst vera að réttindi starfsmanna ríkisútvarpsins eru í uppnámi verði frumvarp þetta að lögum slíkt er óásættanlegt að mati minni hlutans enda er ósamræmi í því hvernig málefni starfsmanna þeirra ríkisstofnana sem undirgangast breytt rekstrarform eru meðhöndluð nærtæk dæmi eru réttindamál flugumferðarstjóra sem enn hafa ekki verið leidd til lykta í umsögn b s r b og b h m er tekin afdráttarlaus afstaða gegn frumvarpinu og sett fram sú krafa að það nái ekki fram að ganga þá eru í umsögn félags fréttamanna gerðar ótal tillögur um breytingar á atriðum sem varða starfsmenn næsti kafli ber fyrirsögnina tengslin við fjölmiðlafrumvarpið og hljóðar svo svo bar við á þessu þingi að auk ríkisútvarpsfrumvarpsins lagði menntamálaráðherra fram frumvarp um almenna fjölmiðla það frumvarp er í megindráttum byggt á tillögum nefndar sem í sátu fulltrúar allra þingflokka og skilaði skýrslu sjöunda apríl tvö þúsund og fimm þvert á fyrirheit ráðherra hefur ekki verið reynt í nefndinni að fjalla í samhengi um þessi tvö mál og það eina sem gert hefur verið í meðferð fjölmiðlafrumvarpsins er að senda það til umsagnar af þessu tilefni er rétt að minna á bókun sem fulltrúar samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins lögðu fram þegar áðurnefnd fjölmiðlanefnd skilaði af sér við erum þeirrar skoðunar sögðu fulltrúarnir meðal annars að mikilvægt sé að ná sátt um samræmda heildarsýn fyrir íslenska fjölmiðla sem taki bæði til ríkisútvarpsins og einkarekinna fjölmiðla slíkt er einungis mögulegt ef vinnan við lagasetningu um ríkisútvarpið fer fram samhliða vinnunni við hina almennu löggjöf það var enn fremur mat þeirra að slík sátt næðist aðeins með því að tryggja faglegt og rekstrarlegt sjálfstæði ríkisútvarpsins gagnvart stjórnvöldum og varðveita það traust sem ríkir á milli stofnunarinnar og eigenda hennar það er þjóðarinnar fulltrúar flokkanna þriggja lýstu því yfir að lokum að þeir skrifuðu undir hina sameiginlegu skýrslu fjölmiðlanefndarinnar í því trausti að ásættanleg niðurstaða næðist náist hygg eg standi í textanum um framtíðarskipan ríkisútvarpsins þótt stjórnarmeirihlutinn hafi nú breytt upphaflegu frumvarpi sex sinnum þótt þessar sex breytingahrinur hafi verið reyndar er enn þá langt frá því að slík ásættanleg niðurstaða hafi náðst hvorki milli stjórnmálaflokkanna meðal almennings né við aðrar útvarpsstöðvar sáttaboð heitir næstsíðasti kafli þessa nefndarálits og hljóðar svo þingmenn stjórnarandstöðunnar í menntamálanefnd hafa unnið að frumvörpunum um ríkisútvarpið með sömu markmið að leiðarljósi og fulltrúar flokkanna í fjölmiðlanefndinni lýsa í bókun sinni eftir að samkomulag tókst um að ljúka annarrar umræðu um frumvarpið í fyrra sendu fulltrúar stjórnarandstöðunnar formanni menntamálanefndar bréf dagsett tuttugasta og fjórða apríl tvö þúsund og sex þar sem að höfðu samráði við forustumenn flokkanna tveggja því að aðeins tveir af þeim úr stjórnarandstöðuflokkunum eiga fulltrúa í menntamálanefnd

nefnd með fulltrúum allra flokka með það að markmiði að lagasetningu yrði lokið fyrir áramót þau sem nú blasa við lagt var til að þessi nefnd kannaði sérstaklega þann möguleika að ríkisútvarpið yrði gert að sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri í frumvarpsdrögum nefndarinnar yrði þess gætt að halda sem allra flestum kostum hlutafélagsformsins fyrir ríkisútvarpið sem almannaútvarp en sniðnir af helstu ókostir þess þá voru í bréfinu settar fram í átta liðum efnislegar ábendingar um úrbætur að öðru leyti frá frumvarpinu um ríkisútvarpið h f eins og menn geta meðal annars séð í framsöguræðu þess sem nú talar fyrir framhaldsnefndaráliti minni hluta menntamálanefndar við þriðju umræðu hér í vor en þar var þetta bréf lesið í heild sinni rétt er að taka fram í þessu sambandi stendur enn fremur í nefndarálitinu að enginn heildstæður samanburður hefur enn verið gerður á rekstri ríkisútvarpsins með breytingum innan núverandi lagaramma og hlutafélagsforminu eða öðru eignarformi horft hefur verið fram hjá því að ríkisútvarpið er nú b hlutastofnun sem getur haft bæði fullt sjálfstæði og mikinn sveigjanleika ef menn reyna sig við lagabreytingar innan núverandi ramma á fyrsta fundi menntamálanefndar eftir aðra umræðu á síðasta þingi hafnaði formaður menntamálanefndar þessu boði fyrir hönd stjórnarflokkanna svo fór þó að frumvarpið var ekki afgreitt á vorþinginu í fyrstu umræðu um það frumvarp sem nú liggur fyrir var svipað sáttaboð ítrekað bæði steingrímur j sigfússon og mörður árnason sá sem hér talar lýstu því yfir fyrir hönd flokka sinna að ef ráðherrann og stjórnarmeirihlutinn væru til viðræðu um annað eignarform en hlutafélagsformið stæði ekki á flokkunum að taka málið gjörvallt til skoðunar á ný með það fyrir augum að reyna til þrautar sættir um framtíð ríkisútvarpsins hvorki menntamálaráðherra formaður menntamálanefndar né varaformaður hennar úr framsóknarflokki virtu þetta sáttaboð svars

og ég vona að það skili einhverjum árangri nú var sú tilraun höfð alveg opin hún er ekki skilyrt með neinum hætti heldur er ósköp einfaldlega þannig úr munni formanns samfylkingarinnar ingibjargar sólrúnar gísladóttur sem er jafnframt er leiðtogi stjórnarandstöðunnar að eðli til vegna starfa flokksins að skipaður verði hópur manna úr öllum flokkum eins og ég sagði hér áðan á þinginu til þess að setjast ósköp einfaldlega yfir þetta mál að nýju með það frumvarp sem hér liggur fyrir og með auðvitað aðrar tillögu sem fram hafa komið algjörlega ganga að því borði opnum huga og reyna sem verða má að ná samkomulagi um mál sem best er fyrir þjóðina að sættir ríki um eins og ég hef áður lýst að lokum þessa nefndarálits er frávísunartillaga sem nú verður lesin í ljósi þess sem að framan greinir eiga fulltrúar minni hlutans ekki annars úrkosti en að flytja eftirfarandi tillögu þar sem a fram hafa komið veigamiklar athugasemdir um að sams konar frumvarp um ríkisútvarpið og fjölmiðlafrumvarpið kunni að brjóta í bága við stjórnarskrá hér er átt við frumvarpið um ríkisútvarpið h f í fyrra og athugasemdir í þinglok þessa efnis b vafi leikur á um hvort ákvæði frumvarpsins stenst reglur evrópuréttar c ekki er ljóst í frumvarpinu með hvaða hætti ríkisútvarpið á að sinna hlutverki sínu sem almannaútvarp og hver eiga að vera skil milli starfssviðs þess og annarra útvarpsstöðva d með ákvæðum um tekjur af auglýsingum og kostun er gert ráð fyrir að ríkisútvarpið verði áfram á auglýsinga og kostunarmarkaði án þess að ljóst sé um sérstakt hlutverk þess umfram aðrar stöðvar e tillögur frumvarpsins um kjör stjórnar og ráðningu útvarpsstjóra eru ekki til þess fallnar að hefja fagleg sjónarmið til vegs og virðingar og losa ríkisútvarpið undan flokkspólitískum ítökum f ekki er í frumvarpinu gert ráð fyrir eftirlitsráði til dæmis í formi akademíu með tilnefningum frá almannasamtökum samanber meðal annars leiðbeiningar evrópuráðsins um verkaskiptingu stjórnar annars vegar og eftirlitsráðs hins vegar hér skal þess getið utan þessa nefndarálits að orðið eftirlitsráð sem hljómar nú kannski ekki er ekki mjög þokkafullt orð er notað hér vegna þess að það er íslensk þýðing á samsvarandi erlendu orði í leiðbeiningum evrópuráðsins sem áður var getið g alls óljóst er hvernig háttað verður um innlent efni í dagskrá ríkisútvarpsins til frambúðar h ákvæði í frumvarpinu um að minnsta kosti eina hljóðvarps og sjónvarpsdagskrá virðist ætlað að auðvelda afnám rásar tvö i ekki hefur í frumvarpinu eða í tengslum við það verið gengið með fullnægjandi hætti frá réttindamálum núverandi starfsmanna og óljóst er um starfskjör og samningamál í framtíðinni j nefskattur sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu er ekki heppileg leið til fjármögnunar byggist á árlegri ákvörðun þingmeirihluta og felur í sér mismunun milli gjaldenda k við blasir að frumvarpið ylli ef það verður að lögum málaferlum bæði hérlendis og á e e s vettvangi l og hvorki menntamálaráðherra né meiri hluti menntamálanefndar hafa reynt að ná samstöðu um framtíð ríkisútvarpsins sem er einhver helsta lýðræðis og menningarstofnun í íslensku samfélagi leggur minni hlutinn til að frumvarpinu verði vísað frá með svofelldri rökstuddri dagskrá með vísan til framangreinds samþykkir alþingi að vísa málinu frá og taka fyrir næsta mál á dagskrá nefndarálitinu lýkur á því að greina frá því að magnús þór hafsteinsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur nefndaráliti þessu undir það er ritað á alþingi sjötta desember tvö þúsund og sex og það gera mörður árnason áfram björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson og kolbrún halldórsdóttir forseti ég hef nú lesið nefndarálit minni hluta menntamálanefndar og ætla næst að snúa mér að því að leggja nokkuð út af því og tala um nokkur önnur atriði sem